Ist diese Verordnung dringend erforderlich, wie der Kommissar gerade dargestellt hat? Ich meine nicht, dass sie dringend erforderlich ist, denn bisher gehen die Mitgliedstaaten ja auch mit diesen Werbeaussagen insbesondere auf Energydrinks um. Die gibt es in einigen Mitgliedstaaten da sind sie schon auf den Dosen aufgedruckt aber es gibt eben auch Mitgliedstaaten, die genau das verbieten. Warum sollen wir denn diesen Mitgliedstaaten nun plötzlich die Möglichkeit nehmen, das zu verbieten und so ihre Bevölkerung vor den schädlichen Auswirkungen eines zu hohen Koffeinkonsums zu schützen?

Das würde die Bürger weiter von der Europäischen Union abringen.